Vidim moškega v črni srajci, starega med petintrideset in štirideset let. Ima modre oči, rjave lase, je neobrit, ima rahlo ukrivljen nos, goste obrvi, in primerno velika ušesa za svojo glavo. Vidim moškega, moker je, ima mokre lase, ima daljše rjave lase, zelo goste obrvi, zelo polne ustnice, ozadje je zamegljeno, Ušes ne vidim dobro, oči ma rjave, nos ima lep in je rahlo poraščen. Vidim moškega v rdeči majici, z nekim, bi rekla črnim rekelcem. Ima jezen pogled, rjave oči, razmršene lase, špičast nos, ostre, tanke ustnice, široko brado, velika ušesa, trikotno glavo. Vidim žensko, deluje prijetno, izgleda zadovoljna, na vratu ima piko, ima zlato verižico in zlate uhane. Modre oči, oranžne obrvi in oranžne lase. Ustnice ima namazane z oranžno šminko, na nosu ima nekaj pegic. Vidim žensko, staro med dvajset in trideset let, z lepimi zobmi, z lepo kožo, z modrimi očmi, srednje dolgimi rjavimi lasmi. Z lepimi obraznimi potezami, z dvema pikicama na bradi in eno pikico na čelu. Vidim moškega s svetlečim klobukom in uhanom v desnem ušesu. Ima natančno pobrite obrazne dlake. Ima rdeče oči, izgleda mi vinjen. Ima velik nos. Vidim žensko z veliko gubami. Starejšo, staro med osemdeset in devetdeset let. Obraz si podpira z roko. Ima sive lase. Naličene ustnice. Ima žalosten pogled, modre oči in lepe zobe. Vidim moškega z urejeno brado, brez las, z belimi zobmi. Ima velik nos, rjave oči in deluje lepo urejen in oblečen. Vidim moškega, starega med trideset in štirideset let, rahlo neobritega, z zelenimi očmi, gostimi obrvmi, neurejeno frizuro. Ima smešna ušesa in lep nos. Izgleda zaskrbljen. Vidim moškega z zelo belimi zobmi, z gostimi obrvmi levo uho mu štrli, je neobrit, ima rjave oči, ima ogrlico, malo daljšo frizuro, neurejeno. Star je približno petintrideset let.